Ja, hvala za odgovor, ministrica. Moram reči, da sem zadovoljen. nikjer nisem rekel, da ste vi tista, ki lahko, ampak kako vi gledate na, na, na to, da bi, da bi, Agencija za energijo to naredila, ne. Zdaj, nisem razbral do kdaj, do katerega obdobja to zdaj ne bo spremembe, če mi to lahko poveste, mislim, da tam nekje potem piše, ker jaz že razumem, ne, da če so sončne elektrarne vključene, to se pravi za samooskrbo v elektroenergetski sistem, da to, da to operaterjem, povzroča določene težave in tudi stroške, ko je treba to zadevo prilagajati. Ampak, ne more, ne more država zdaj kaznovati tiste, ki pravzaprav rešujejo, rešujejo, to se pravi obnovljive vire, skratka, da bi dosegali te mednarodne cilje, mednarodne obveznosti, da bomo zdaj potem njih kaznovali. Mi moramo najti oziroma, oziroma Agencijo za energijo najti drugačen način, kako bo ta, kako bo ta sredstva dobila, da bo sistem prilagodila. Skratka, ti, ki rešujejo to zadevo v Sloveniji, bi zdaj dobili po glavi, ne. To je večkrat v naši državi pa mislim, da to nesprejemljivo. sem vesel, da ste rekli, da pravzaprav tega ne podpirate. Bi mogoče samo odgovoril do katerega obdobja je zdaj to? Potem bom pa naprej spremljal. Hvala lepa.